Monsieur le Président, bien sûr il y a les cofacteurs qui, sans aucun doute, ont favorisé le développement du choléra en Haïti. Ce n'est certes pas une réponse, mais c'est une explication.

Dans un pays où tout reste à faire ou à refaire, la reconstruction est nécessaire après le tremblement de terre et doit privilégier la réalisation d'infrastructures destinées à améliorer tant l'hygiène individuelle que collective. J'ose croire que huit mois après la conférence de New York sur la reconstruction d'Haïti, on ne pourra plus prétexter d'un manque de fonds pour expliquer les faibles progrès enregistrés à ce jour, étant donné que tous les intervenants s'accordaient à reconnaître que la phase humanitaire devait encore être prolongée pendant de longs mois.